Il concernait essentiellement les véhicules volés, les personnes disparues et les ressortissants de pays tiers interdits de séjour.

Le ratio n'est pas beau et on va encore en élargir le champ, en y intégrant notamment des personnes soupçonnées d'avoir l'intention de commettre une infraction. Le soupçon d'intention voilà une nouvelle norme pénale qui est assez loin de la présomption d'innocence.

On va aussi ficher tous les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une mesure de retour ou d'un refus d'entrée sur le territoire. C'est un cran supplémentaire dans la criminalisation des migrants en situation dite irrégulière qui sont, rappelons le, dans leur immense majorité, des personnes en situation de détresse.